Estoy de acuerdo en que falta mucho para una armonización fiscal justa, para un control de los pagos entre filiales, para la revelación de los patrimonios ocultos y de los acuerdos fiscales de las multinacionales, para la prohibición de la evasión fiscal. Pero, me pregunto ¿es posible cerrar una comisión de investigación sin atribuir responsabilidades políticas? ¿Por qué se nos sigue negando el acceso a los documentos que esclarecerían la participación de los señores Juncker y Dijsselbloem en el fraude fiscal? Mientras dos periodistas, Deltour y Halet, son injustamente condenados por sus revelaciones, la comisión ha sido incapaz de interrogar a los auténticos responsables. Por contra, hemos dejado que bancos y paraísos fiscales vinieran a publicitar la legalidad de sus acciones. Estamos ante un fraude sistémico, ante un sistema tributario diseñado al amparo de la liberalización de capitales y la competencia fiscal en la Unión Europea, y sus gobiernos han fomentado que grandes empresas y patrimonios pagaran menos impuestos que sus trabajadores. Sin responsabilidades políticas, sin autocrítica, hoy —una vez más—, estamos cerrando el debate en falso.